Hvala lepa, predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša direktiva, ki bi jo morali prenesti že do osemnajstega aprila dva šestnajst. Glede na to, da bodo kmalu minila tri leta, je skrajni čas, da zadevo uredimo in predlog zakona sprejmemo. Seveda se lahko ob tem upravičeno vprašamo, zakaj tako pogosto takšne zamude pri implementaciji in uveljavljanju direktiv. Slovenija je vse prevečkrat na repu prenosnic direktiv in tako gosto denar, ki bi ga bilo mogoče veliko koristneje porabiti, namenja plačevanju kazni. To je sicer tema za drugo debato, je pa to dejstvo preprosto nemogoče kar zanemariti. Možnost kazni nas seveda sili v hitro sprejemanje zakona, hitenje pa se lahko na žalost vedno odrazi na določenih pomanjkljivostih in slabostih. Ob razpravi o koncesijah je težko obiti dejstvo, da je urejanje, podeljevanje koncesij razdrobljeno in razpršeno na več predpisov, kar je lahko problematično z več vidikov. Tu moramo pritrditi Mestni občini Ljubljana, ki je izpostavila ta pomislek. Menimo, da bi bilo treba razmisliti o krovnem zakonu, ki bi posamična področja uredil na enem mestu. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozorila, da je ureditev koncesij po predlogu zakona na eni strani in številnimi drugimi zakoni, ki urejajo postopek podelitve koncesij pri nas, na drugi strani neusklajeno, določbe področnih zakonov pa ne ne združljive z direktivo in posledično predlogom zakona. Le upamo lahko, da pri vodenju postopkov resnično ne bo prihajalo do nejasnosti in zapletov. Vsekakor je dobrodošla tudi možnost, da lahko koncedent svojo odločitev o izbiri koncesionarja spremeni, če ugotovi, da je določeno dejstvo prezrl in ga je napak razumel. Tovrstna možnost odpravljanja napak lahko nedvoumno poskrbi za večjo pravno varnost udeležencev, konec koncev pa vsem udeleženim v procesu koncesije v večji meri zagotavlja, da bo izbran res najboljši ponudnik. Prav tako so dobrodošla pripravljalna dejanja, v katerih izvedbo zakon nalaga pred izvedbo samega postopka izbire koncesionarja. Predvsem je prav, da se uvede obvezna izdelava študije upravičenosti podelitve koncesije, saj se na ta način lahko izognemo določenim nečednostim, ki so se dogajale v preteklosti. Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek bomo predlog zakona podprli.